Herr Präsident! Ich glaube, wir haben sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen, wir sprechen seit zwei Stunden über Nachhaltigkeit, aber nachhaltig ist sicherlich eines nicht da gibt es offensichtlich bei jedem Präsidenten genau das gleiche Problem dass man nicht weiß, wann man sich anmelden soll, damit man berücksichtigt wird. Ich werde jetzt zum zweiten Mal, rechtzeitig angemeldet, nicht berücksichtigt.

Sagen Sie es bitte, wenn Sie Leute ignorieren.